Vzhľadom k tomu, že vzdelávanie nie je prioritou krajín v kríze a rozvojová pomoc členských štátov Európskej únie je alarmujúco nízka, pre mnohé deti zostáva základná školská dochádzka nedostupná. Túto situáciu však môžeme zmeniť aj my jednotlivci. A to prostredníctvom programov adopcie na diaľku, ktoré fungujú, predpokladám, vo všetkých krajinách EÚ. Na Slovensku sa jej venujú napríklad nadácia Dobrota pre Afriku, Slovenská katolícka charita, ako aj nadácia Integra.